Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj, zdaj, jaz bom rekla, da sem v dosedanji razpravi prav pozorno poslušala predvsem kolege strani koalicije, kaj bodo vedeli povedati, tega o temi, res vedno bolj debelejši knjigi oziroma poročilu varuha. Namreč pričakovala sem, da bodo v njihovi razpravi tudi predlagane kakšne konkretne spremembe v smeri sprememb zakonodaje, da se seveda te anomalije oziroma kršitve ne bodo več dogajale ali pa da bo vsaj, tole poročilo varuha v prihodnjih letih morda že v naslednjem letu saj polička in malce tanjše, ker dejstvo je, da vi v koaliciji imate škarje in platno v roki in vi ste tisti, ki lahko predlagate spremembe, in kot že rečeno, mi v opoziciji bomo za tiste ta dobre, ta prave rešitve naših državljanov, seveda takšne predloge vedno z veseljem podprli, ampak vi jih predlagate ne, to je največja žalost, se pa vedno znova oglašate s tem, ko pa mi predlagamo rešitve, da vam pač predstavljamo nekakšno piar akcijo, glasujete celo proti tistim predlogom, ki gredo naproti tudi temu, da so povzeti iz vaše koalicijske pogodbe, zdaj rečeno je že bilo, da ste si marsikaj zapisali zato, da bi izboljšali socialni status pa upokojencev pa invalidov pa še marsikoga drugega, določili ste tudi nekakšne časovnice v vaši koalicijski pogodbi, ampak, do zdaj niste ničesar od tega še realizirali, je pa res, da je Slovenska demokratska stranka, da vam osvežim spomin, konec lanskega leta v decembru pripravila en dober predlog zakona o pokojninske in invalidskem zavarovanju, predlog, ki je v bistvu povzel vaše cilje, ki jih imate v koalicijski pogodbi, pa ste ta predlog seveda znova zavrnili, tako da tukaj moram žal reči, da se vse bolj resnično dobiva občutek, da vi ne potrjujete oziroma ne sprejemate zakonov glede na to, kako dobri so, kaj bi dobrega prineslo za naše državljane, kako bi odpravili te krivice, ampak očitno glede na to, kdo jih predlaga, velikokrat slišimo tudi z vaše strani, kako socialna in pravna država da smo, no, ker smo že ravno pri poročilu varuha, ker smo rekli, da je iz leta v leto debelejše, vas sedaj sprašujem, socialni za koga, za upokojence, ki morajo danes živeti z mizernimi plačami, morda za delavce, ki imajo vedno bolj preobremenjene plače, zato da po drugi strani lahko, bom rekla, zadostijo vaši vedno bolj široki sociali, morda za mlade, ki tukaj ne najdejo nekega primernega ekonomskega socialnega statusa in zato odhajajo na delo v tujino, ali za tiste polne, kje se čakalne dobe v zdravstvu vedno bolj podaljšujejo, vaša vlada pa zato seveda ne pripravi rešitve, socialni morda za invalide, ki se jim iz leta v leto bolj kršijo človekove pravice, ali pa za invalidske upokojence, ki morajo preživeti z nekaj več kot dvesto evri na mesec. Pravne država, pravna, kako pravna, glede na to, da se veselo ne spoštujejo oziroma kršijo odločbe ustavnega sodišča, veste, mene so na pravnem faksu učili, da imamo tri veje, oblasti, in te veje so ločene; zakonodajno, izvršilno in sodno, tukaj v tem parlamentu se pa dogaja tako, da, politika najde tisoč in en razlog, zakaj se odločbe ustavnega sodišča ne spoštujejo, tudi iz vaše strani je bilo danes rečeno, da so te kršitve istovrstne in da se ponavljajo že leta, to je že res, ampak problem je v tem, da se tem kršitvam pa vsako leto dodajajo še nove, zdaj, tukaj bi jaz izpostavila glede na to, kaj se je dogajalo v lanskem letu, tudi reorganizacija centra za socialno delo. En tak velik polom, lapsus vaše prejšnje vlade, ki je v bistvu enaka kot sedanja, malce v razširjeni sestavi, to je seveda povzročilo zamude pri izplačilu štipendij študentom pa izplačilo otroškim dodatkom, in da ne govorim, kakšne zgodbe so se potem v nekaterih družinah pisale v življenju. tukaj bi se ustavila tudi na institucionalnem varstvu, v domovih za starejše, predvsem govorim o problematiki zaračunavanja dodatnih storitev v domovih za starejše, kot je umivanje starejših pa menjavanje plenic, mislim, prišli smo tako daleč, da se sedaj to zaračunava kot dodatne storitve, tukaj je sicer bila sklicana neka izredna seja odbora, ampak, rešitve v praksi očitno do danes niso zaživele, niso bile realizirane, zdaj, sicer je bilo rečeno, da se do konca leta pripravlja ta, zakon o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi zdaj čudežno rešil vse te težave, ampak jaz se bojim, da jih ne bo, kajti, najprej, od priprave pa do sprejete oziroma realizacije zakona v praksi je zelo dolga pot, po drugi strani pa glede na to, kakšen osnutek tega zakona je nekako v pripravi, moram reči, da se že oglaša tudi strokovna javnost, ki meni, da boljše, da ga ne bi bilo, kot pa bi da bi takšen zakon, ki je sedaj v pripravi, se sprejel, problem je tudi prezasedenost domov, namreč v zadnjih desetih letih vaša vlada oziroma država ni zgradila nobenega doma za upokojence v naši državi in tudi tukaj imamo izpad črpanja evropskih sredstev, namreč tudi za gradnjo manjših domov bi se lahko pridobivala evropska sredstva, pa se ne, pritisk pa se tako, izvaja na občine, ki pač ta problem rešujejo s projektnimi projekti, in sicer, s pilotnimi projekti, se opravičujem, z, z oskrbo nekje na domu, problem so seveda tudi kadri v domovih, in tukaj ste uspeli sicer z dvema spremembama zakonodaje z, na eni strani z minimalno plačo pa tudi z dvigom plač v javnem sektorju popolnoma porušiti razmerje med plačo in socialnimi transferji, in sicer porušili ste do te mere, da v bistvu danes sociala lahko doseže kar devetinosemdeset procentov minimalne plače, po drugi strani pa so prispevki delavcev za socialo najvišji v državah članicah OECD-ja, zdaj, stališče, v stališču sem zasledila ene od vladnih strank da, meni tudi, da se na kršitve človekovih pravic potrebno odzvati hitro. Se popolnoma strinjam, ampak jaz bom zdaj na zdaj na zdaj vprašala te politične stranke v vladi, na katero od teh kršitev ste se pa vi hitro odzvali, verjetno, glede na to, kar kaže stanje in kaj kaže poročilo varuha, očitno na nobeno, in tukaj so ene potrebne reforme, ki bi bilo potrebno jih urediti oziroma sprejeti tako na področju pokojninskega sistema, na področju zdravstva in pa seveda tudi na področju trga dela, in jaz upam, da jih boste, kajti od sedaj, odkar deluje ta parlament, nenehno poslušamo, kako se pripravljajo sistemske rešitve, ob zavrnitvi vsakršnih predlogov oziroma sprememb zakonodaje Slovenske demokratske stranke. in za na konec si bom še dovolila nekoliko malce popraviti ali pa bolj pravilno dopolniti kolega Horvata, ki je povedal, da je poročilo varuha ogledalo nam vsem, strinjam se, da ogledalo nam vsem, ampak je pa tudi posledica vaše večletne politike, politike ene in iste oblasti, ki tudi seveda v nekoliko razširjeni sestavi deluje danes v tem parlamentu, pa še do danes ni storila nič v tej smeri, da bi se te kršitve zmanjšale. Hvala lepa. Hvala lepa, besedo ima ...